Perspectivele Serbiei de aderare la Uniunea Europeană depind de îndeplinirea, de către această țară, a criteriilor de aderare de la Copenhaga, precum și a condițiilor prevăzute în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, inclusiv a condiției de a coopera deplin cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Cu toate acestea, Serbia nu este o țară candidată și, până în prezent, nu a solicitat integrarea în Uniunea Europeană. Prin urmare, nu sunt în situația de a emite o părere cu privire la ceea ce ar putea să se întâmple în viitor și la acțiunile pe care Serbia ar putea să le adopte sau nu în legătură cu Kosovo. În eventualitatea în care Serbia ar depune o cerere de aderare, Comisia Europeană va întocmi, ca urmare a solicitării formulate de Consiliu, un proiect de aviz pe baza criteriilor obiective stabilite, aplicate tuturor statelor care solicită aderarea la Uniune. În continuare, Consiliul European este cel căruia îi va reveni rolul de a decide dacă va acorda sau nu statutul de țară candidată.